Oczywiście nie naprawimy świata przy pomocy tego instrumentu, ale na pewno może on sprzyjać rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego, demokracji, kształtowaniu się niezależnych mediów czy wolności słowa.